La révolte est populaire parce que les gens sont soumis à une pauvreté exécrable, et donc, les dirigeants que l'on a soutenus, certes au nom d'une certaine stabilité et pour endiguer un risque d'islamisme, font régner la terreur et maintiennent le peuple dans une pauvreté. Je voudrais donc vous demander si vous admettez que le peuple ait le droit de se soulever quand il est maintenu dans une pauvreté.